L'ordre du jour provisoire, avant la réception du document sur lequel nous devons nous prononcer, prévoyait, me semble t il, un débat portant sur trois cas d'immunité parlementaire. Ces cas d'immunité parlementaire sont extrêmement importants parce qu'ils peuvent conditionner la liberté d'exercice d'un député qui est en butte à l'hostilité politique gouvernementale ou à l'hostilité politique judiciaire, ou à l'hostilité politique judiciaire instrumentalisée par le gouvernement, via des procureurs. Je remarque que ces questions ont disparu du débat et je crois que c'est extrêmement regrettable.

je crois que c'est extrêmement regrettable.

Marchiani, la protection de son immunité en ce qui concerne les écoutes téléphoniques, alors que celle ci est garantie aux parlementaires nationaux.